Probablemente después de la política agrícola común, la política de investigación común —o por lo menos financiada con un programa común— es la otra bandera emblemática de la Unión Europea desde hace muchos años ya. Creo que esto es extraordinariamente importante, por dos razones fundamentales.

Y en segundo lugar, porque hoy más que nunca en este momento de crisis —en algunos países realmente dramática— en Europa, la investigación es la fuerza motora, al final y a medio plazo, para volver a tener una posición con capacidad competitiva en el mundo. En ese sentido nunca será suficiente insistir en el papel que juega la investigación para el empleo y para el crecimiento, que es el que generará luego el empleo.

Las tecnologías de la información y la comunicación no son solo un área per se sino que permean toda la actividad de los individuos, de los investigadores, de las empresas, etc. por eso, yo creo que debe tener una especial atención en el programa de trabajo y en el seguimiento y desarrollo de este programa marco.